Tehdy jsme společně vyzvali instituce EU a členské státy, aby uznaly, že pacienti kdekoliv v EU, bez ohledu na to, ve které zemi původu žijí, mají právo na spravedlivý přístup k vysoce kvalitní péči, aby se zavázaly k udržitelnému investování do zdravotní péče či zajistily, že léky, zdravotnické prostředky a služby budou opravdu dostupné pro všechny. Taktéž je nutné ukončit diskriminaci a stigmata, kterým pacienti čelí, a zajistit, aby nebyli vyčleňováni ze společnosti. Je nutné dodat, že žádná z těchto výzev nebyla členskými státy vyslyšena. Je sice hezké, že se světoví představitelé, mezi nimi i ti z EU, v probírané deklaraci poplácali po zádech, jací jsou pašáci, ale měli by si nejdříve udělat své vlastní úkoly doma. Mohli bychom začít rovnou u nařízení HTA, kde jsme se jako Parlament dovolávali většího zapojení pacientů a které zcela záměrně členské státy blokují.